Pani Przewodnicząca! Panie Komisarzu!

Unia Europejska nie powinna wyważać otwartych drzwi, natomiast widzieć, jak wydobycie gazu łupkowego na przykład w Stanach Zjednoczonych już zrewolucjonizowało tamtejszy rynek energetyczny. Zakładając, że w przyszłości będzie to miało większe konsekwencje dla rynku globalnego, pozyskanie gazu łupkowego powinno być również priorytetem dla Europy. Szczególnie że jego zasoby, według drugiego strategicznego przeglądu energetycznego, przekraczają czterokrotnie konwencjonalne rezerwy gazu w Unii Europejskiej. Panie Komisarzu! Unia Europejska powinna przeprowadzić wstępne analizy wydobycia gazu łupkowego w Europie. Potencjał gazu łupkowego zauważono już między innymi w Niemczech, Francji, Rumunii, Bułgarii, Holandii, Szwecji, Polsce i Wielkiej Brytanii. Jeśli to możliwe, powinna wspierać finansowo programy badawcze, które pozwoliłyby na opracowanie bezpiecznych i ekonomicznie opłacalnych technologii wydobycia gazu z niekonwencjonalnych źródeł energii. Pozwolę sobie zadać dwa pytania. Po pierwsze czy Komisja podejmuje kroki w celu przeprowadzenia wstępnej analizy możliwości eksploatacji gazu z alternatywnych źródeł w Europie oraz czy przygotowuje techniczne i ekonomiczne studium wykonalności takiego wydobycia w kontekście prac nad priorytetami dla infrastruktury energetycznej do roku